Pitam Vas mislite li kao što ja mislim da treba jako angažirati Frontex na našim granicama, u slučaju Hrvatske prema Bosni i Hercegovini i prema Srbiji, pomoći ljudima naravno u smislu azila i koridora, ali isto tako i u smislu opasnosti koja prijeti?